Wir sprechen heute über die europäische Jugendgarantie. Die Jugendgarantie heißt, dass die Mitgliedstaaten einem Jugendlichen, der länger als vier Monate arbeitslos ist, einen Arbeitsplatz, einen Ausbildungsplatz oder einen Praktikumsplatz besorgen sollen, und zwar einen qualitativ hochwertigen.

Nicht einmal der Rechnungshof weiß allerdings, ob so jemals ein dauerhafter Arbeitsplatz geschaffen worden ist, und auch der Deutsche Gewerkschaftsbund hält diese Jugendgarantie für eine Nullnummer. Ich fürchte, viele hier haben die Botschaft aus dem Brexit noch nicht kapiert und werden weiter an solch abstrusen Projekten wie einer europaweit betriebenen, staatlich durchgesetzten Beschäftigungspolitik festhalten. Statt immer neuer sozialistischer Arbeitsmarktprojekte la DDR zu fördern, sollten wir den Mittelstand um die geplanten Abermilliarden entlasten, sodass er Arbeitsplätze schaffen kann. Die Lehre aus dem Brexit muss sein weniger EU, weniger Euro, mehr Subsidiarität auch und vor allem für den Arbeitsmarkt.